In de aanloop naar dit debat heb ik de open brief van Svetlana Alexijevitsj, wel de belangrijkste intellectuele stem van Wit Rusland, aan president Alexander Loekasjenko herlezen. Zij schrijft ook onze mensen hebben angst voor de revolutie. Echter, zoals vroeger wil niemand meer leven.

Dan bieden de Europese instellingen, ondanks de huidige problematische situatie, een strategische opening.